nous aurons bien des occasions de nous retrouver. Je commencerai ma réponse par ce qu'a dit le premier de vos orateurs, M.

Il a ajouté, comme je le pense, on aime chacun de ces trois mots économie sociale de marché c'est important et, naturellement, le traité de Lisbonne reprend ces trois mots, en y ajoutant l'ambition d'une compétitivité très forte. C'est précisément, Mesdames et Messieurs les députés, l'ambition qui porte ce single market act une économie sociale de marché hautement compétitive, et pour y parvenir, notre conviction, la mienne en particulier, c'est que je le répète pour la compétitivité et pour la croissance, chaque citoyen est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire, chaque collectivité est nécessaire.

même si nous avons des lois à bâtir, des cadres à construire, il faut que les citoyens, les entreprises, les collectivités s'approprient les chances et les opportunités de ce grand marché.

Creutzmann ou tout à l'heure Mme Corazza Bildt, nous devons veiller, en écho en quelque sorte à mon analyse du début de mon propos tout à l'heure, à ce qui se passe dans beaucoup de nos pays sous l'effet de la crise, sous l'effet de l'incompréhension, sous l'effet de cette question Qu'est ce que le marché nous apporte?

Cela provoque un sentiment de crainte, de peur, d'incompréhension et, derrière tout cela, on voit monter des populismes et du protectionnisme. En effet, la première victime du protectionnisme, ce serait le marché unique.

Le président Harbour a indiqué que c'était un engagement nouveau.

qu'il faut vivre et vivre intelligemment sur le marché.

Mais, j'avais dit, Monsieur le Président Harbour, mon intention de travailler pour réconcilier les citoyens et les entreprises avec ce grand marché, et vous avez raison de souligner la chance que nous pouvons nous donner nous mêmes avec ce débat et avec des propositions de la Commission sur un plan d'action global ou holistique, pour reprendre des mots encourageants

Nous travaillons à trouver le centre de gravité de l'intérêt général européen pour des propositions qui sont ensuite mises en discussion chez vous ici au Parlement et au Conseil des ministres, pour être complétées ou améliorées. Nous avons donc eu des débats, et c'est normal, pour trouver le bon équilibre entre les libertés économiques du traité, la libre circulation et les libertés et droits légitimes des partenaires sociaux, en particulier en matière d'actions collectives. Je pense qu'il est légitime que les salariés autant que les entreprises disposent d'un cadre clair et sûr dans lequel travailler.

Nous allons veiller, sur la base de la nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux, à ce que les droits garantis par la Charte, y compris le droit de mener des actions collectives, soient pris en compte. La Commission mettra en œuvre à la lettre la clause sociale horizontale prévue par le traité à son article 9 en procédant à une analyse préalable approfondie de l'impact social de toutes ces propositions législatives sur le marché unique. En tout cas, moi, je reste favorable à ce qu'en tant que de besoin, soit insérée une disposition précisant comment les droits collectifs seront garantis dans le contexte de la nouvelle législation.

C'est un sujet sur lequel nous allons débattre avec vous dans les prochains mois pour, si possible, améliorer encore les propositions de la Commission. Ce sera aussi le cas, Madame Vergnaud, Madame Auconie, de ce cadre de qualité auquel s'est engagé le président Barroso sur les services d'intérêt général.

Dalli les propositions sur les consommateurs. Vous avez raison, Monsieur Grech, de mettre en garde contre la fragilité du marché intérieur, rien n'est définitif. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette appropriation, de ce soutien des citoyens pour consolider de manière durable ce grand marché, qui est une chance, qui doit être un espace d'opportunité beaucoup plus qu'un espace de contrainte. Madame Gebhardt ou Monsieur Tarabella, vous avez évoqué les recours collectifs. Nous ne laisserons pas ce sujet de côté.

Almunia, y travaillent et ils tireront, au moment opportun, le plus tôt possible, les conclusions de la consultation que nous venons de lancer sur la mise en place d'un recours collectif.

Nous y travaillons ensemble, notamment sur les questions de standardisation et de normalisation. M. Salvini a évoqué les régions et la sienne en particulier, mais je voudrais dire ma conviction que le débat que nous commençons ici, comme c'est normal, doit descendre avec vous, dans les régions.

Nous allons l'envoyer dans les régions, aux syndicats, aux organisations professionnelles et économiques, pour que ce débat soit le plus décentralisé possible. En écoutant M. Salvini, je pensais aussi à un grand engagement du président Delors à l'époque, au moment même de la création du marché unique, qui était la politique de cohésion, à laquelle je reste durablement attaché, pour éviter que, dans ce grand marché, il y ait des fractures territoriales. Donc, les choses vont ensemble.